Mevrouw de voorzitter, commissaris, een Europese Unie zonder binnengrenzen is natuurlijk alleen maar mogelijk met sterke, slimme buitengrenzen.

We gaan gegevensuitwisseling stimuleren en we gaan vooral zorgen dat we door sterke buitengrenzen ons huidige systeem van vrij reizen binnen de Europese Unie kunnen behouden.